Într adevăr, în anii '80, alături de Gaddafi, Mugabe era unul dintre oaspeții obișnuiți ai lui Ceaușescu și îi sunt recunoscător domnului Van Orden pentru că a amintit de legătura dintre Mugabe și, respectiv, Gaddafi. De altfel, cred că Mugabe a învățat ceva de la Ceaușescu, și anume ura față de activiștii societății civile. Cei 46 de membri ai societății civile care au fost arestați pe 19 februarie de forțele de securitate din Zimbabwe sunt în acest moment acuzați de trădare și riscul pe care și l asumă ei în acest moment este acela de a fi condamnați la moarte.

Soluția pentru regimul lui Mugabe e în principiu cea a unor alegeri corecte și libere.